Y si solo fuera esto, yo no hablaría. Pero también es muy, muy peligrosa la manera en que el nacionalpopulismo francés realiza una falsificación grosera de la historia de Francia y de Europa, genera un victimismo que es falso y reivindica un único discurso sobre la forma de ser francés, de ser europeo, con un lenguaje ultrasentimental y sectario que apunta a los inmigrantes y a las instituciones europeas como los causantes

Y esto es lo que resulta preocupante, porque es una utilización que puede afectar a los derechos fundamentales de todos los europeos, que han nacido en la cuna de las libertades y de la fraternidad.